Comment pouvons nous accepter que, dans mon pays et ailleurs, une ministre de la défense puisse se cacher derrière le manque de transparence pour nier que des armes françaises participent à la perpétuation de crimes de guerre, notamment au Yémen? La situation actuelle est inacceptable. Nous attendons de la Commission von der Leyen et de la présidence allemande une véritable stratégie pour faire en sorte que cela cesse.

C'est une raison supplémentaire d'exiger qu'aucune arme européenne ne puisse être utilisée contre les populations civiles, nulle part dans le monde.

L'Union européenne ne doit plus fermer les yeux sur ces scandales.